Es ist absurd, dass für immaterielle Güter künstliche Grenzen errichtet werden. Der morgige Beschluss ist ein wichtiger Etappensieg, weil er die Rechte der Konsumenten stärkt, den Wettbewerb fördert und zur Verfestigung eines gemeinsamen Marktes beiträgt. Wir haben viel erreicht, und dem Dank an die Berichterstatterin und an die Schattenberichterstatterinnen kann ich mich gerne anschließen.

Wir haben noch viel zu tun. Unser Ziel muss ein wirklich grenzenloses Internet sein, das für alle Angebote und Plattformen gilt. Deshalb ist unsere gegenwärtige Arbeit an der Copyright Gesetzgebung so wichtig. Wir müssen sie verantwortungsvoll ausführen und dürfen dabei den gesamteuropäischen Aspekt nicht verlieren.